w których informujemy kraje trzecie o naszych wartościach i mówimy o przypadkach łamania praw człowieka, są przygotowywane w takim języku.